Nie som ekonómka ani finančníčka, preto hlbšiu analýzu predloženého návrhu prenechám kolegom. Nie som však presvedčená o tom, či sme tu na to, aby sme určovali, aká má byť hodinová mzda nejakej profesie.

Potom by sme už rovno mohli uzákoniť stropy na hodinové sadzby pre advokátov, marketingových poradcov či iných živnostníkov. Odmena, ktorú zaplatíme za službu, a to sa týka rovnako finančného poradenstva, ako opravy automobilu, vychádza z ponuky a dopytu. K slobode podnikania patrí možnosť vypýtať si odmenu za ponúkanú službu.